Pane předsedající, je to opravdu smutný pocit sedět v orgánu, jehož většina ztratila smysl pro realitu tak moc, jako se to přihodilo Evropskému parlamentu.

To, co tady říká pan Verhofstadt, to, co tady říká pan Cohn Bendit, to nejsou naneštěstí žádné osamělé výkřiky, toto přesvědčení zřejmě sdílí většina Evropského parlamentu. Tady se skutečně většina domnívá, že je možné vybudovat nějaký jednotný centralizovaný federální státní útvar místo Evropské unie. A požadavky na zavedení vlastních zdrojů evropského rozpočtu, ty bohužel patří do argumentační výbavy tohoto federalistického proudu. Vlastní zdroje evropského rozpočtu samozřejmě umožní Evropskému parlamentu a Evropské komisi rozpočet nafukovat. Oslabí spojení mezi členskými státy, tedy základními kameny evropské integrace, a evropskou úrovní. A umožní Evropské komisi a Evropskému parlamentu členské státy dále obcházet. Právě proto je tento princip nepřijatelný.